Oto bowiem mówimy, że kultura jest ważna, a nie tylko ważne są priorytety takie jak instytucje, administracje i regulacje, ale o nich właśnie mówimy w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek przed południem. Dopiero debata w czwartek po południu jest o sprawach być może fundamentalnych o kulturze, bo kultura tak naprawdę jest tym fundamentem jedności europejskiej. Ale nie tylko kultura regionów, także kultura narodowa, ponieważ dziedzictwo Europy, to tak naprawdę dziedzictwo europejskich narodów, może zwłaszcza dziedzictwo kulturalne.